frú forseti eg mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um lánasjóð íslenskra námsmanna flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru atli gíslason ásmundur einar daðason guðfríður lilja grétarsdóttir margrét tryggvadóttir sigurður ingi jóhannsson þór saari og þráinn bertelsson þingmenn úr öllum flokkum nema samfylkingunni og sjálfstæðisflokknum eru með öðrum orðum á þessu máli með frumvarpi þessu eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi ábyrgðarmennsku og endurgreiðslu námslána og úrræði fyrir tiltekin jaðartilvik við endurgreiðslu námslána lögfest lagt er til að ábyrgðir ábyrgðarmanna falli niður þegar þeir ná sextíu og sjö ára aldri svo fremi sem lánþegi sé á þeim tíma í fullum skilum við sjóðinn og ábyrgðarmaður hafi gengist í ábyrgð fyrir láni fyrir fimmtíu og fjögurra ára aldur þá er lagt til að fest verði í lög sú meginregla að greitt skuli af námsláni þar til skuldin er að fullu greidd eða fram að þeim tíma er lánþegi fellur frá lánasjóðurinn hefur unnið út frá því að afskrifa skuldabréf þegar lánþegi fellur frá en með frumvarpinu er sú regla lögfest möo lánasjóðurinn hefur heimild samkvæmt reglugerð til að fella niður lán við andlát en slík heimild hefur ekki fram til þessa verið lögfest þá er gert ráð fyrir undantekningum frá framangreindri meginreglu á þann hátt að í tilteknum tilfellum verði heimilt að fella námslán niður að hluta eða í heild áður en lán er að fullu greitt þau tilfelli sem hér um ræðir eru annars vegar þegar skuldari á við langvarandi veikindi að stríða fötlun eða mikla örorku sem áhrif hefur á greiðsluhæfni hans og hins vegar tilfelli þar sem skuldari námsláns hefur náð sextíu og sjö ára aldri án þess að hafa náð að greiða að fullu niður námslán sitt eins og fram kemur í frumvarpinu er hér gert að tillögu að heimilt verði að fella niður námslánaskuld að öllu leyti eða að hluta ef skuldari á við langvarandi veikindi fötlun eða örorku að stríða er þá aðallega átt við tilfelli þar sem langvarandi veikindi fötlun eða örorka kemur til eftir að lánþegi hefur náð að greiða af láni sínu og þegar umrædd veikindi hafa veruleg áhrif á aflahæfi og greiðsluhæfni skuldara til framtíðar þykir eðlilegt að slíkt úrræði sé til staðar en gert er ráð fyrir að hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra setji reglugerð um frekari skilyrði til niðurfellingar og framkvæmd lánasjóðsins á slíkum niðurfellingum og ákvarðanatöku við þær á norðurlöndum eru slíkar niðurfellingarheimildir þekktar til dæmis í noregi þar sem heimilt er að fella niður námslán þegar það er sanngjarnt vegna langvarandi sjúkdóma eða fötlunar í svíþjóð er nú í gildi ákvæði sem felur í sér að heimilt er að fella niður lán ef sérstakar ástæður standa til þess þá er lagt til að endurgreiðsla námslána falli niður á því ári sem skuldari nær sextíu og sjö ára aldri að því tilskildu að hann sé í fullum skilum við sjóðinn þetta á við í tilfellum þar sem skuldari hefur ekki náð að greiða upp námslán sitt við sextíu og sjö ára aldursmarkið þegar flestir launþegar hefja töku lífeyris hafi skuldari lent í vanskilum við sjóðinn á síðustu þremur almanaksárum á undan því ári er hann verður sextíu og sjö ára er gert ráð fyrir að heimilt sé engu síður að afskrifa lánið er þá miðað við að afskrifuð verði sú fjárhæð sem nemur því að efndir hefðu verið réttar þá er það skilyrði að námslán hafi verið tekið fyrir fimmtíu og fjögurra ára aldur til þess að koma í veg fyrir að einstaklingar sem hefja námslánshæft nám skömmu fyrir sextíu og sjö ára aldur fá það fellt niður án þess að hafa greitt það niður svo nokkru nemi eins og alkunna er hefur landsmönnum verið búið það lögbundna hagræði að geta sest í helgan stein sextíu og sjö ára með töku ellilífeyris ellilífeyrisþegar hafa ekki farið varhluta af þeirri kjaraskerðingu sem bankahrunið hefur haft í för með sér mat flutningsmanna er að létta beri af herðum þeirra ásamt því að létta beri af herðum ábyrgðarmanna sem oftast eru foreldrar og hafa tekið á sig áhættu sem ábyrgðarmenn

sextíu og sjö ára aldur frumvarpið er að mestu leyti byggt á löggjöf á norðurlöndunum það ber hins vegar að hafa í huga að námsaðstoðarkerfi norðurlandanna er sett upp með nokkuð öðrum hætti en hér á landi þar byggist kerfið á samsetningu styrkja og lána en hér á landi er fyrst og fremst um lán að ræða verði frumvarp þetta að lögum verður um mikla réttarbót að ræða fyrir skuldara námslána samkvæmt upplýsingum frá lánasjóði íslenskra námsmanna voru um síðustu áramót hundrað og tólf ég endurtek hundrað og tólf skuldarar yfir sextíu og sex ára aldri og skulduðu þessir hundrað og tólf í heildina um þrjú hundruð fjörutíu og þrjár milljónir króna skuldarar á aldrinum sextíu og eitt til sextíu og fimm voru tvö hundruð sextíu og eitt með heildarskuldir upp á átta hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna og skuldarar á aldrinum fimmtíu og sex til sextíu ára ár og meðallán þeirra sem hófu uppgreiðslu hjá sjóðnum tvö þúsund og tíu um fjóra komma fjórum milljónum króna af þessum tölum má ætla að við gildistöku laganna muni hátt í þrjú hundruð fjörutíu og þrjár milljónir króna verða afskrifaðar hjá sjóðnum tekið skal fram að meginreglan sem felst í frumvarpi þessu nær einungis til þeirra sem standa enn í skuld við sjóðinn við upphaf þess árs er þeir ná sextíu og sjö ára aldri njóta þeir sem greitt hafa lán sín fyrir þann tíma ekki hagræðis af þessari breytingu möo hér er ekki um afturvirkni að ræða

er lagt til að leyfð verði niðurfelling hjá þeim sem eru eldri en sextíu og sjö ára og er enn að greiða námslán sitt þar sem árleg endurgreiðsla námslána er miðuð við heildartekjur viðkomandi einstaklings má ætla að tekjuhærri einstaklingar hafi náð að borga stærstan hluta eða allt lánið fyrir sextíu og sjö ára aldur sú breyting sem frumvarpið mælir fyrir um nær því fyrst og fremst til tekjulægri einstaklinga sem og þeirra sem hafa verið lengur í námi brýnt er að tryggja að endurgreiðslur námslána falli niður við sextíu og sjö ára aldur svo komið sé í veg fyrir viðvarandi fátækt einstaklinga sem eyddu stórum hluta ævi sinnar í nám margir þessara einstaklinga hafa reynt að koma undir sig fótunum og safna upp auði fyrir efri árin meðal annars með kaupum á fasteign en horfa nú á ævistarf sitt fuðra upp í verðbólgubáli og í eignarýrnun fasteigna frú forseti margir hafa jafnframt misst hluta af sparnaði sínum við fall bankanna og það á ekki síður við um þann hóp sem er með þung námslán það er mikilvægt að hafa í huga að námslán eru verðtryggð með er miðuð við ákveðið hlutfall af tekjum þá greiðast þau mjög hægt niður og margir af þeim sem hófu töku námsláns upp úr nítján hundruð áttatíu hafa séð námslánin hækka verulega í verðbólguskotum sem urðu um miðjan níunda áratuginn tíunda áratuginn upp úr tvö þúsund og eins og svo núna þó svo einhver raunlaus hækkun hafi orðið á tímabilinu þá er hún mun minni heldur en þessi verðbólguskot eða verðbólguhækkun námslána þannig að afar hægt hefur gengið að greiða niður þessi námslán hjá flestum þeim sem hafa verið að taka námslán frá nítján hundruð áttatíu eftir að þau urðu verðtryggð frú forseti það er von mín að þetta frumvarp fái góða og skjóta umfjöllun í þinginu þrátt fyrir að vera lagt fram af þingmanni utan flokka þar sem um er að ræða mjög brýnt hagsmunamál og hluta af nauðsynlegu skuldauppgjöri sem þarf að fara fram í þessu samfélagi frú forseti ég vil geta þess að frumvarpið var unnið ásamt þingmönnum í þingflokki vinstri grænna á síðasta ári og ég fékk meðal annars góðar ábendingar og upplýsingar frá hæstvirtum mennta og menningarmálaráðherra við vinnslu þess þetta er í annað skipti sem frumvarpið er lagt fram það var lagt fram í góðum tíma á vorþingi en ég fékk ekki tækifæri til að mæla fyrir því þrátt fyrir að hafa lagt það inn

þurftu mikinn tíma á vorþinginu ég vil að lokum ítreka það að ég vona að þetta frumvarp fái